Herr Präsident! Ich möchte mich beim Kollegen Lechner bedanken, weil natürlich gerade dieses Register in den europäischen Sprachen die Chance eröffnet, neue Kunden und Lieferanten kennenzulernen. Ich glaube, die Bildung von Netzwerken und die dazu benötigten Informationen sind ganz besonders wichtig, und ich glaube, dass das unsere europäische Wirtschaft auch wieder konkurrenzfähiger macht.